Jak jsem poslouchala debatu, uvědomila jsem si, jak velmi silně a jak symbolicky tady dnes tato informace zaznívá právě v souvislosti s totalitou, s cenzurou, a já nemohu nevzpomenout na moment, kdy mně moje maminka, když mi bylo asi 15 let,

udělala svou důležitou práci v české společnosti. A měla by jí dělat dál nejen v české společnosti, ale v celé Evropě. Myslím si, že právě dnes bychom si měli uvědomit tyto souvislosti, uvědomit si, že totalita přináší cenzuru, přináší ohýbání hřbetů, represi, emigrace a deformaci morálky. To jsou všechno plody, které možná sklízíme dodnes a proti kterým musíme udělat všechno. Co se týče vzdělávání, myslím si, že nikdo, jak jsme tady, ani Evropská unie, jejíž jsem i já reprezentantkou, nechce, aby dnešní vzdělávací systém vykládal dětem jediné možné povolené pravdy.

My chceme, aby školy dávaly objektivní informace, aby se nevyhýbaly tématu moderních dějin a hlavně aby učily mladou generaci pracovat s informacemi, aby ji vedly ke kritickému myšlení. Protože domnívat se, že jenom náš vzdělávací systém, naše školy zajistí, že budeme znát naši novodobou historii, to je velmi naivní představa. Dneska jsme v éře internetu, v éře kdy, jak jste mnozí zjistili, na nás působí dezinformační vlny. Proto je tak důležité nejenom předávat mladým lidem informace, ale učit je pracovat s informacemi, učit je kritickému myšlení a nechat je, aby pracovali s informacemi, které získají z různých zdrojů. Myslím si, že toto je nejenom úkol pro Evropskou unii, ale především, jak tady taky zaznívalo, pro členské státy, na které já osobně